virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á vatnalögum númer fimmtán nítján hundruð tuttugu og þrjú deilur hér á landi um vatn vatnsnot og vatnsréttindi ekki nýjar af nálinni og spanna nú að minnsta kosti heila öld en eins og kunnugt er urðu talsverð átök í aðdraganda má segja áratuginn í aðdraganda setningu vatnalaga árið nítján hundruð tuttugu og þrjú síðan aftur eins og margir hér þekkja aftur hér á alþingi í aðdraganda setningu vatnalaga númer tuttugu tvö þúsund og sex ágreiningur hefur verið um hvað skuli leggja til grundvallar í umræðunni flutningsmenn frumvarpsins sem varð að lögum númer tuttugu og sjö tvö þúsund og sex sem hafa þó ekki tekið gildi enn þá héldu því fram að þróun síðustu áratuga hafi í sívaxandi mæli stýrt einkaréttarleg sjónarmið andstæðingar frumvarpsins sögðu á hinn bóginn að afstaða til vatnsréttinda væru að breytast í þá átt að draga úr slíkum áherslum en þess í stað að styrkja almannarétt og litið var á vatn sem mannréttindi sem væri sameign vatnið er virðulegi forseti ein af undirstöðum lífs á jörðinni um það er ekki deilt áratugurinn tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og fimmtán var alþjóðlegur áratugur aðgerða í vatnsmálum á vegum sameinuðu þjóðanna undir yfirskriftinni vatn fyrir lífið á alheimsvísu fer þörfin fyrir vatn vaxandi og víða er skorts farið að gæta enda er vatn ekki ótakmörkuð auðlind ísland er auðugt af vatni bæði magni og gæðum

sjálfbær nýting vatns með almannahagsmuni að leiðarljósi er markmið allra lagasetningar sem tengist vatni með lögum númer sjötíu og níu tvö þúsund og tíu var gildistöku vatnalaganna frá tvö þúsund og sex frestað fyrsta október á þessu ári í greinargerð með því frumvarpi kemur fram að kynnt hafi verið drög að nýjum vatnalögum fyrir iðnaðarnefnd var það gert á síðasta ári sem voru byggð á frumvarpi sem vinnuhópur vann út frá niðurstöðum þverpólitískrar nefndar ásamt minnisblaði um þau skilgreindu atriði sem þarfnist frekari skoðunar og vinnslu áður en hægt er að leggja frumvarpið fram á alþingi til að ljúka þeirri vinnu hafi iðnaðarráðherra leitað til hæstaréttarlögmannanna karls axelssonar hæstaréttarlögmanns ástráðs haraldssonar hæstaréttarlögmanns og dýrleifar kristjánsdóttur lögmanns unnu þau í samræmi við lögfræðinga ráðuneytisins frumvarp það sem hér er lagt fram með frumvarpi því sem ég mæli hér fyrir er lagt til að farin verði sú leið að gerðar verði nauðsynlegar úrbætur á vatnalögunum frá nítján hundruð tuttugu og þrjú þar með taldar grundvallarbreytingar á ákveðnum köflum

samfélagslegu sátt sem ríkt hefur um skipan vatnsréttinda samkvæmt þeim lögum um þá skipan ætti að geta orðið

virðulegi forseti þó svo vandað hafi verið til vatnalaganna frá nítján hundruð tuttugu og þrjú og þau elst vel er óumdeilanlegt að frá gildistöku þeirra hafa orðið gríðarlegar samfélagslegar breytingar og lögin um margt sniðin að því að leysa önnur vandamál en þau álitaefni sem eru efst á baugi nú á dögum jafnframt hefur almenn stjórnsýsla tekið grundvallarbreytingum á þeim tíma sem liðinn er frá setningu laganna á þessu var lögunum frá tvö þúsund og sex einmitt ætlað að taka og virðulegi forseti þess vegna tel ég að sú leið sem hér er farin ætti að geta brúað bil beggja og mætt þeim sjónarmiðum sem þá voru uppi virðulegi forseti ég ætla að fara yfir helstu þætti og breytingar sem þetta frumvarp hefur í för með sér efnisatriðin eru svona helstu efnisatriði eru eftirfarandi í fyrsta lagi er í fyrstu fimm af átján köflum vatnalaganna frá nítján hundruð tuttugu og þrjú fjallað um inntak vatnsréttinda og helstu meginreglur réttarsviðsins með frumvarpi þessu er lagt til að þessi ákvæði vatnalaga haldist óbreytt í öllum aðalatriðum að frátöldum minni háttar lagfæringum einföldun og sameiningu ákvæða réttur landeigenda til yfirborðsvatns er því áfram skilgreindur með jákvæðum hætti eins og verið hefur

skilgreindur með neikvæðum hætti það þýðir virðulegi forseti þá er talið upp hvað ekki megi gera annars má nýta vatnið með hvaða hætti sem er í öðru lagi er með frumvarpinu lagt til að ákvæði vatnalaga frá nítján hundruð tuttugu og þrjú í köflum sex til átján sem lúta að vatnsmiðlun varnir lands gegn ágangi vatna þurrkun lands vatnsvirki óhreinkun vatna vatnafélög umferðarrétti bótaákvarðandi málsmeðferð og refsingar verði einfölduð og talsvert stytt bætt er við skilgreiningum á hugtökum í upphafi laganna gildisákvæðum og öllum greinum gefin fyrirsögn á einstaka stað er lagt til að felld verði brott ákvæði sem þykja sannarlega úrelt og má sem dæmi þar nefna ákvæði vatnalaga um ístökur einnig má sem dæmi nefna að lagt er til að numið sé úr gildi sérákvæði um vatnsveitur til námavinnslu um viðarfleytingar og fráveitur enda gilda nú sérstök lög um það síðastnefnda eru lögin því í heild sinni færð til nútímahorfs í lagalegu tilliti innan þeirra marka sem er unnt og æskilegt í fjórða lagi virðulegi forseti er með frumvarpinu lagt til að vísan til hlutverks dómkvaddra matsmanna í einstökum efnisgreinum vatnalaga verði felld brott og látið nægja að byggja á því sem sjálfsagt er að almennar reglur gildi hér eins og endranær þá er í frumvarpinu öll ákvæði vatnalaga um eignarnám og eignarnámsframkvæmd færð til nútímahorfs þetta virðulegi forseti á að styrkja þann skýrleika í allri framkvæmd sem og réttaröryggi í fimmta lagi er veigamesta breyting frumvarpsins sú að það er lagt til nýtt fyrirkomulag stjórnsýslu vatnamála sem kemur að öllu leyti í stað núgildandi fyrirkomulags vatnalaga nítján hundruð tuttugu og þrjú þarna eru veigamesta breytingarnar að finna enda var það niðurstaða hinnar þverpólitísku nefndar sem um þetta mál fjallaði að það þyrfti að gera með frumvarpinu er lagt til að yfirstjórn mála samkvæmt vatnalögum skiptist með tilteknum hætti milli tveggja ráðherra það er iðnaðar og umhverfisráðherra það er gert ráð fyrir að umhverfisráðherra fari með yfirstjórn umhverfis og vatnsverndar og annist framkvæmd tiltekinna greina frumvarpsins en að öðru leyti lúti lögin yfirstjórn iðnaðarráðherra með þessu móti er þess freistað að samræma sem best stjórnsýslu vatnamála þó lagaákvæði þar að lútandi verði eftir sem áður í að minnsta kosti tvennum lögum samanber frumvarp umhverfisráðherra um stjórn vatnamála auk ákvæða úr mengunarlöggjöf og víðar samkvæmt frumvarpinu fer orkustofnun með stjórnsýslu og eftir samkvæmt lögunum að svo miklu leyti sem þau mæla ekki fyrir um annað og skal stofnunin vera iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra til ráðgjafar um vatnsnýtingu og vatnamál lagt er til að skylt verði að tilkynna orkustofnun um allar framkvæmdir sem fyrirhugað er að ráðast í og tengjast vatni og vatnafari þar á meðal framkvæmdir sem ekki eru sérstaklega leyfisskyldar samkvæmt þessumlögum eða öðrum sem dæmi um slíka framkvæmd má nefna til dæmis malarnám í vatni orkustofnun er heimilt að setja skilyrði fyrir framkvæmdum og starfsemi sem talin er nauðsynleg af tæknilegum ástæðum eða ef ætla má að framkvæmdir eða starfsemi geti spillt fyrir nýtingu sem fram fer í eða við vatn eða möguleikum á nýtingu vatnsins síðar skulu þau skilyrði sem orkustofnun er heimilt að setja vera í samræmi við vatnastjórnunaráætlun samkvæmt lögum um stjórn vatnamála í frumvarpinu er jafnframt kveðið á um eftirlit orkustofnunar með því að farið sé að lögunum og úrræði stofnunarinnar ef brotið er gegn þeim orkustofnun hefur þannig það hlutverk að fylgjast með öllum framkvæmdum tengdum vötnum áðurnefnd tilkynningarskylda sem er ný þjónar fyrst og fremst þeim tilgangi að gera stofnuninni kleift að hafa viðunandi yfirsýn yfir nýtingu vatnsauðlindarinnar og geta lagt mat á fyrirhugaða nýtingu og gert þá líka kröfur um það að menn fari eða sett skilmála fyrir nýtingunni

hefur verið í er ég hér að fara þá leið að byggja á eftir mikið og víðtækt samráð að byggja á vatnalögunum áfram frá nítján hundruð tuttugu og þrjú

að menn töldu að sú leið hefði verið farsæl og reynst vel og það þyrfti að ekki að eiga við það en menn töldu og vildu fara þessa neikvæðu skilgreiningu til þess að mæta einhvers konar nútímalegum sjónarmiðum eins og haldið var fram á þeim tíma ég tel því að miðað við þær tillögur sem hin þverpólitíska nefnd skilaði

áttatíu og níu greinum þannig að vatnalögin frá nítján hundruð tuttugu og þrjú eigi að geta staðist tímans tönn áfram með þessari uppfærslu það er sannarlega ekki venjuleg tilhögun með lagasmíð að staðfæra kannski næstu níutíu ára gamla löggjöf að nútímanum en í þessu tilviki þykir það hins vegar farsælasta leiðin og til þess fallin að viðhalda sátt um málaflokkinn það sem mikilvægast er líka virðulegi forseti er að við eyðum óvissunni sem verið hefur um

og átta með það fyrir augum að samræma réttarreglur á þessu sviði í þeim anda sem lagt er til í frumvarpi þessu að lokum virðulegi forseti vil ég vekja athygli á að í fylgiskjali með frumvarpinu hafa verið tekin saman ákvæði núgildandi vatnalaga með öllum þeim síðari breytingum sem á þeim hafa orðið og ákvæði frumvarps þessa og fært þannig til glöggvunar heildarmynd af því hvernig vatnalögin muni líta út verði þetta frumvarp óbreytt að lögum

að áður en þetta mál kom hér inn í þingið sendum við bréf til allra þingflokka hér í þinginu til að bjóða þeim heimsókn frá þeim lögmönnum sem unnið hafa að þessu máli það boð stendur enn þannig að við getum reynt að vinna þetta yfirvegað og vandlega hér í þinginu og reynt að fara að skapa frið um þennan mikilvæga málaflokk þannig að þessi löggjöf geti staðið áfram og til lengri framtíðar að þessu sögðu mælist ég til þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar